málshefjandi er háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson hæstvirtur viðskiptaráðherra gylfi magnússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund